Madame la Présidente, mes chers collègues, la vague de licenciements qui frappe les travailleurs à travers l'Europe doit nous amener à réfléchir sur le rôle que nous, en tant que responsables politiques, avons à jouer face à des entreprises multinationales qui agissent sans aucune éthique sociale, opèrent des licenciements boursiers et délocalisent pour réduire les coûts, augmenter les profits des actionnaires et plaire aux agences de notation, au mépris des normes sociales et environnementales.

Nous avons aussi demandé à la Commission de veiller à la cohérence entre les interventions du FEM et la politique industrielle de l'Union européenne, notamment au travers de l'utilisation des Fonds structurels.

Monsieur le Commissaire, nous ne pouvons plus continuer à regarder séparément la question des Fonds structurels et du Fonds d'ajustement à la mondialisation sans tenir compte des stratégies de restructuration des entreprises qui en tirent profit et sans examiner le rapport coûts avantages d'une politique, je le répète